Il semble que M. Poutine ait enfin compris qu'il s'embourbait dans le Donbass et que la Chine était certainement plus menaçante que l'Union européenne ne l'est pour son pays. Nous savons ce qu'il aurait à faire pour mettre fin aux hostilités. Tant qu'il ne s'y sera pas résolu, l'Union devra maintenir ses sanctions économiques, mais il faut être deux pour revenir à la raison.

N'est il donc pas temps, Madame la Haute Représentante, de rappeler à l'ensemble des Ukrainiens que nous leur avons apporté ces dernières années une assistance financière de plus de 15 milliards d'euros, que nous nous tenons à leurs côtés sur le front politico diplomatique et qu'ils se doivent, en conséquence, de nous aider à les aider en faisant front avec leur président?